Der Bericht von Frau Oomen Ruijten ist sicherlich insofern verdienstvoll, als er immerhin die Einschränkungen der Medienfreiheit, der Meinungsfreiheit und auch Menschenrechtsverletzungen in der Türkei aufzeigt. Insgesamt aber muss man den Eindruck haben, dass die EU und auch dieses Parlament in gewisser Form im Hinblick auf die Türkei Realitätsverweigerung betreibt. Die Türkei bewegt sich nämlich trotz der neuen Verfassung zunehmend von Europa weg. Auch die neue Verfassung ändert nichts daran, dass Premierminister Erdoğan zunehmend autoritär regiert. Diese Abwendung von Europa zeigt sich in einer zunehmenden Islamisierung des Landes, sie zeigt sich in der Haltung der Türkei in der Frage des Armeniergenozids, und sie zeigt sich in der arroganten Haltung der Türkei gegenüber dem nächsten Ratsvorsitzenden, Zypern. Insgesamt muss man sagen, die Türkei bewegt sich von Europa weg. Sie nimmt allerdings die Heranführungshilfe in Anspruch.